Die eensgezindheid op de achterbank zou wel eens kunnen verdwijnen, wanneer er straks conclusies moeten worden getrokken en er concrete maatregelen moeten komen. Om een paar hete hangijzers te noemen Op welke manier moet de verwevenheid tussen de overheid en de auto industrie worden aangepakt?